Domnule președinte, recentul Eurobarometru al Parlamentului European a constatat că încrederea românilor în apartenența la Uniunea Europeană a scăzut de la 59 la 49 Fără discuție, aderarea la Uniunea Europeană a fost cel mai bun lucru care s a întâmplat României după 2007 încoace. Astfel, cele peste treizeci de miliarde de euro nerambursabile de la Uniunea Europeană atrase în România au avut un impact pozitiv asupra românilor, crescând calitatea vieții sub toate aspectele. Apreciez, însă, că scăderea încrederii în Uniunea Europeană se datorează exclusiv guvernării dezastruoase a PSD ALDE. Modificarea legislației penale în folosul unui grup restrâns, lipsa atragerii fondurilor europene pentru proiecte vitale, acuzele aduse mereu de PSD ALDE Uniunii Europene pentru a și justifica propriile eșecuri au dus la această stare de lucruri. Atrag atenția acestei guvernări iresponsabile PSD ALDE că recentele observații din partea instituțiilor europene, fie că vorbim de Comisia Europeană, Parlamentul European sau Comisia de la Veneția, au fost făcute cu bună credință și pentru a atrage atenția asupra derapajelor legislative care încălcau valorile Uniunii Europene și nicidecum nu au fost împotriva românilor.